Zij voelt zich in de steek gelaten door Brussel.

3,6. Ik zie salarisstijgingen en de begroting voor ambtenaren gaat van 937 naar 979 miljoen.

858 De kosten voor bezoekers en opiniemakers uit derde landen bedragen ruim 30 miljoen en die voor het megalomane Huis van de Europese geschiedenis verdubbelen naar 12,7 miljoen. Ik citeer afsluitend Panagiota Ik denk er echt over na of ik nog iets met Brussel te maken wil hebben. Het is onmenselijk wat ze met ons doen.